Tylko twarde prawo, którego przekroczenie zagrożone jest nieuchronną karą, jest w stanie powstrzymać międzynarodowe grupy przestępcze.

W ostatnich latach pod wodzą prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry Polska wytoczyła ciężkie działa przeciw praniu brudnych pieniędzy. Dzięki konfiskacie rozszerzonej i uszczelnieniu systemu udało się przejąć i zabezpieczyć w krótkim czasie około 4 miliardów złotych, czyli około miliarda euro. Na polski sukces składa się bezwzględność, odwaga, upór prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wprowadzenie nowych środków walki z praniem brudnych pieniędzy. Konfiskata rozszerzona, wzmocniona kooperacja w ramach podmiotów międzynarodowych i banków, ograniczenia wobec rajów podatkowych i tzw. podmiotów niechętnych współpracy oraz szybko i bezwzględnie działające służby to najważniejsze elementy nowej architektury walki ze zorganizowaną przestępczością i praniem brudnych pieniędzy. Istotnym narzędziem staje się wprowadzana, piąta już, dyrektywa w sprawie zwalczania brudnych pieniędzy. To kolejne ważne usprawnienie systemu i wzmocnienie kooperacji w walce z najcięższą przestępczością.